virðulegur forseti ég tel ekki eðlilegt að við vinnum hér fram yfir miðnætti við breyttum þingsköpum til þess að vera með fjölskylduvænan vinnustað sem stundar góð vinnubrögð og eðlileg þannig að ég tel ekki að við eigum að halda þingfundi lengur fram en inn í miðnættið þannig að við munum hafna öllum tillögum um þingfund sem stendur lengur en til klukkan tólf